Quelle réponse avez vous à apporter, notamment en termes de choix énergétique, aux impacts provoqués par l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste en matière de stabilité des sols?